Um die Menschenrechtslage in der Türkei ist es schlecht bestellt. Wir haben gesehen, dass nach 2016 nach dem Putschversuch in der Türkei dort viele Säuberungen erfolgt sind und auch viele Gerichtsverfahren, die den rechtsstaatlichen Ansprüchen bei weitem nicht genügen. Und der Umgang der Türkei mit der eigenen kurdischen Minderheit ist in den vergangenen Jahren, ja sogar schon Jahrzehnten, sehr problematisch.

Hier geht es nicht nur um die inneren Angelegenheiten eines Landes. Die Türkei ist immer noch ein EU Beitrittskandidat, und wir sollten diesen Zustand der Heuchelei beenden.